rzeczywiście bardzo ważna sprawa.

dlatego ECR będzie głosował za kompromisem w sprawie poprawek budżetowych. Natomiast jest pewien problem z rezolucją.